Pani predsedajúca, kvalita životného prostredia je jeden z najdôležitejších faktorov pre všetkých občanov Európskej únie. Preto aj investície do čistej energie sú investíciami do kvality životného prostredia. Hovorím za výbor REGI, preto chcem pripomenúť, že európske investičné a štrukturálne fondy ponúkajú významné možnosti na inovácie v oblasti energetiky a na ich zavádzanie na trh. Ale súčasne nie sú všeliekom. Preto vítame zámer Komisie zaviesť cielené finančné nástroje v záujme dosiahnutia primeranej rovnováhy medzi grantmi a inými finančnými nástrojmi. Verejno súkromné partnerstvá a spoločné podniky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií by mohli podnietiť investície súkromného sektora do oblasti čistej energie. Pritom nesmieme zabudnúť na kľúčovú úlohu regiónov, miest a obcí, pretože práve ony spolurozhodujú a nesú zodpovednosť pri prechode na iné zdroje energie. Sú oprávnenými žiadateľmi finančných zdrojov z európskych fondov a sú zdrojom informovanosti občanov o cieľoch a možnostiach zapojenia sa do prechodu na zdroje čistej energie.